Wenn Herr Oettinger sagt Wir haben den Verdacht, dass bestimmte Anlagen, die jetzt am Netz sind, unsere Stresstests nicht überleben werden, interpretiere ich das so, dass Sie Kenntnis davon haben, dass diese Anlagen so schlecht gesichert sind, dass sie den Kriterien nicht standhalten.

In meinen Augen ist das eine reale Gefahr.